Jeżeli ponad czterystoma głosami ten Parlament głosuje przeciwko inicjatywie Zatrzymać aborcję w obronie prawa do urodzenia się dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziesiątki tysięcy uczestników Marszu Niepodległości pod pretekstem paru wypowiedzi potępionych przez prezydenta, przez liderów partii politycznych, a nawet przez młodzież organizującą ten marsz, jeżeli pod tym pretekstem oskarża się dziesiątki tysięcy uczestników tego marszu i polskie społeczeństwo o faszyzm, to mamy naprawdę do czynienia ze skandalem. Niestety ta rezolucja wpisuje się znakomicie w to ponure stulecie rewolucji bolszewickiej. Tylko na szczęście my mamy trochę tolerancji i nie oskarżamy kierownictwa Parlamentu Europejskiego o odpowiedzialność za to, że paru komunistów zrobiło sobie wystawę Wielki Październik socjalizm był i socjalizm będzie w siedzibie tegoż Parlamentu w Brukseli.